Im Handelsausschuss treibt uns natürlich insbesondere die Frage um, wie eigentlich die Verantwortung für soziale und Umweltstandards durch europäische Unternehmen im internationalen Handel und in ihrem Verhalten in anderen Ländern wahrgenommen wird. Da sind drei Dinge, die wir besonders unter den Fokus genommen haben. Zum einen glauben wir, dass die soziale Verantwortung nicht beliebig ist. Es gibt eine ganze Reihe von Standards, die man heranziehen kann. Wir sind der festen Überzeugung, dass die OECD Leitlinien von 2011 der Maßstab sind, der von Arbeitgebern und Gewerkschaften getragen wird, der einen Streitschlichtungsmechanismus beinhaltet. Insofern sollte das die Leitschnur für die soziale Verantwortung von Unternehmen sein, weil wir hier wirklich ein System haben, das überprüfbar ist und von allen akzeptiert wird. Zum Zweiten geht es natürlich um Transparenz. Es kann nicht sein, dass Unternehmen nur ihre Geschäftszahlen präsentieren müssen, wie sie im Ausland wo Gewinn oder Verlust gemacht haben. Ich glaube, Unternehmen müssen auch der Öffentlichkeit gegenüber transparent klarlegen, wie sie sozial verantwortet in anderen Ländern dieser Erde gehandelt haben. Eine Rechenschaftspflicht in den Geschäftsberichten sollte also aufgenommen werden. Und ein Drittes Wir müssen auch in Handelsverträgen die soziale Verantwortung von Unternehmen stärker fordern und vereinbaren, damit sich europäische Unternehmen in anderen Ländern dieser Erde vernünftig verhalten. Ich möchte nicht mehr, dass europäische Unternehmen mit Kinderarbeit produzierte Wolle in Usbekistan einkaufen, sie in Bangladesch verarbeiten lassen und dann hier auf den Markt bringen.